Madame la Présidente, l'accord de Cotonou est de loin le seul partenariat international rassemblant autant de pays et couvrant un nombre aussi important de sujets. Nous devons en être fiers, mais cela ne doit pas empêcher la critique lorsqu'elle est fondée, et cette deuxième révision n'en est pas exempte. Si je me félicite que la réalisation des OMD et la cohérence des politiques figurent désormais au cœur de notre partenariat, je regrette vivement l'échec des négociations sur les clauses relatives aux droits de l'homme.

Il en va du respect du traité sur l'Union européenne, dont l'article 21 dispose que notre action extérieure vise à promouvoir dans le reste du monde les principes qui ont présidé à la création, au développement et à l'élargissement de l'Union européenne.